Viktor Orbáns Regierung hat keinen Ausweg aus der schwierigen wirtschaftlichen Situation Ungarns gefunden. Er hat stattdessen den Weg gewählt, nationale, chauvinistische Strategien in Ungarn zu propagieren und umzusetzen, um von den Schwächen der Politik seiner eigenen Regierung abzulenken. Ich bin dafür, dass wir mit den Ungarn sowie mit allen anderen europäischen Mitgliedstaaten, die wirtschaftliche Probleme haben, solidarisch sind.